Ich möchte nur eine Frage stellen Als Schattenberichterstatter der EVP für Kroatien möchte ich nur wissen, ob das Inkrafttreten des Beitritts in irgendeiner Weise durch diese skandalöse Entscheidung des Rates gefährdet ist.